Señor Presidente, señora Comisaria, creo que las condiciones del mercado siderúrgico exigen que la Comisión Europea aplique la legislación vigente para proteger nuestra industria siderúrgica de los efectos de la sobreproducción china y la ralentización de su economía. No es de recibo que un acero de peor calidad, producido en condiciones medioambientales y sociales mucho peores que las que exigimos aquí, esté arruinando nuestra industria. Lo hemos hecho ya con el acero inoxidable granulado y ahora hay que extenderlo a toda la producción siderúrgica. Me alegro de que se abra una investigación como la que dio lugar a esas medidas, pero pido rapidez y contundencia porque el sector, más que decir, lleva meses gritando que estamos ante un caso evidente de dumping con inmediatas consecuencias en el empleo que, en zonas muy industriales, como Euskadi, ya estamos notando. Además hay que eliminar otras incertidumbres. Hoy por hoy, la economía china no reúne las condiciones que caracterizan a las economías de mercado. Si queremos que nuestra industria subsista y que en el futuro pueda seguir invirtiendo en innovación y tecnología, necesita seguridad jurídica y expectativas estables a medio y largo plazo.